Domnul președinte, ceea ce s a întâmplat în Republica Moldova prin invalidarea alegerilor pentru primăria municipiului Chișinău este inacceptabil, fie chiar și pentru o democrația în curs de formare. sau voința poporului este voința lui Dumnezeu. Din păcate, forțele rusofile sunt incapabile să accepte că Andrei Năstase a fost alesul poporului, invalidând alegerile pentru motive inexistente. Solicit astfel tuturor instituțiilor europene Comisiei Europene, Consiliului, dar și Parlamentului European ca, mai departe, să intervină de îndată, în limitele competențelor legale, pentru ca voința poporului să fie respectată în Republica Moldova.

Parcursul european al acesteia nu trebuie frânt de cei care nu înțeleg să respecte democrația, cu valorile și principiile acesteia.